Wir wollen Flexibilität, insbesondere bei den Maßnahmen in Artikel 7, wir wollen Planungssicherheit. Die wesentlichen Bestandteile der Richtlinie müssen nicht nur bis 2030, sondern darüber hinaus verlängert werden. Große Diskussionen gab es in beiden Ausschüssen über das Ziel.

Persönlich werbe ich für einen Kompromiss, den die EVP eingereicht hat.

Die EVP verlangt aber ganz klar mindestens 30 und da, glaube ich, müssen wir an die Kommission appellieren. Ich höre, dass es in der Kommission Diskussionen gibt, ob man denn über 27 hinausgehen soll. Ich höre sogar, dass der Kommissionspräsident nicht dafür ist. Das kann nicht sein!